Es war wirklich richtig, dass wir uns mit vier Fraktionen für die Gemeinschaftsmethode positioniert haben. Das war deshalb nötig, weil die zwischenstaatliche Politik und das zwischenstaatliche Lavieren der letzten Wochen und Monate im Grunde die Rettungsmaßnahmen immer wieder ein Stück weit konterkariert haben. Dass das nicht gegriffen hat, was wir beschlossen haben, liegt eben daran, dass die Europäische Union Einzelinteressen immer wieder zu sehr in den Mittelpunkt stellt und nicht das gemeinsame Wohl. Ich bin aber andererseits nicht der Meinung von Guy Verhofstadt, dass es jetzt eine Frage des allein laut vorgetragenen politischen Willens des Europäischen Parlaments ist, wie wir diese Wirtschaftsregierung bekommen. Ich finde, dass Jean Claude Juncker den Fraktionsvorsitzenden in der letzten Woche sehr ehrlich vorgetragen hat, wo er die Grenzen der existierenden Verträge sieht, und wer jetzt nicht hier auch laut und offensiv für die Vertragsänderung eintritt, der kann nicht sagen, dass die Kommission die europäische Wirtschaftsregierung ist und sein wird. Also seien wir ehrlich, lieber Herr Kollege Verhofstadt, wir wissen, was wir wollen! Wie kommen wir dahin?

Wir müssen, so wie Juncker gesagt hat, die Verträge, die vertraglichen Möglichkeiten jetzt ausreizen, um für die gemeinschaftliche Methode zu werben.

Wie wir die demokratische Legitimation gewährleisten? Herr Barroso, so viel Vorschusslorbeeren, wie Sie jetzt von uns bekommen, so viel Vertrauen, wie wir Ihnen im Moment schenken, diese Frage der demokratischen Legitimation, der Einbeziehung des Europäischen Parlaments, der Einbeziehung auch der nationalen Parlamente, das müssen wir gemeinsamen entwickeln. Und ich kann Ihnen sagen, der kleinkarierte Streit um das Rahmenübereinkommen, der mich hier Woche für Woche quält, der zeigt mir, dass Sie dafür überhaupt nicht offen sind. Wenn wir aber diese Milliardensummen verantworten wollen, die wir alleine in diesen Rettungspaketen bewegen, dann brauchen wir demokratische Legitimation für das Handeln auf der europäischen Ebene.

wird eines der wichtigsten Themen sein, ob der Weg des eisernen Sparens, den wir jetzt fast europaweit einschlagen, der alleinige Weg ist, mit den Schuldenproblemen in Europa umzugehen. Ich bin der Auffassung, dass wir, wenn wir alle die Staaten, die Bürger und die Unternehmen wegen der Verunsicherung durch die Krise nur noch sparen, uns so gut wie sicher auf den Weg in die Rezession machen, und dafür möchte ich nicht die Verantwortung tragen. Länder wie Deutschland, die durch den Euro und durch die Europäische Union heute besser dastehen, müssen auch sagen, wie der Wachstumsteil des Paktes funktionieren soll und wie wir mit welchen Förderprogrammen das erreichen wollen, was wir unter Europa 2020

Meine Damen und Herren, es ist ein schwieriger Weg, der jetzt vor uns liegt!